virðulegur forseti það er alltaf spennandi þegar við ræðum utanríkismál og ég vek athygli á því að við munum ekki ræða evrópumálin sérstaklega núna því að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur boðað að sérstök skýrsla um evrópumál komi síðar til umræðu í þinginu það verður spennandi að sjá hvort þessi nýbreytni skili sér í góðum umræðum ég vil byrja á að taka undir það sem fram kom í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra og einnig í ræðu háttvirts þingmanns steingríms j sigfússonar að áherslurnar eru vissulega breyttar og tvennt stendur upp úr annars vegar eru það varnarmálin en í ljósi breyttrar stöðu er miklu meiri þungi á varnarmálum bæði í vinnu okkar á alþingi og í samfélaginu almennt hins vegar eru það þróunarmálin en pólitísk samstaða er um að stórauka framlög til þróunarmála og reyna að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið á vettvangi sameinuðu þjóðanna um að auka framlög upp í ákveðna prósentu af vergri þjóðarframleiðslu sátt er um þau mál og menn vilja auka framlögin sem fyrst það verða því talsverð útgjöld bæði á sviði varnarmála og þróunarmála eins og fram kom hjá háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni er mikilvægt fyrir okkur í utanríkismálanefnd alþingis að hafa aðhald á framkvæmdarvaldinu og fylgjast með þessum tveimur málaflokkum og útgjöldunum til þeirra virðulegur forseti ég vil ræða aðeins um varnarmálin bandaríkjamenn fóru af landinu í fyrra sem varð til þess að við þurftum að hugsa öryggismál okkar upp á nýtt íslandi grænlandi og í færeyjum segja má að öryggismálin hafi veikst hér á svæðinu og þá sömuleiðis afl okkar í björgunarmálum það hefur orðið til þess að við þurfum að endurskipuleggja þau mál sérstaklega með hagsmuni okkar í huga ljóst er að á næstu árum munu mörg skip sigla í kringum landið með olíu talað er um að árið tvö þúsund og fimmtán sigli fimm hundruð skip í kringum ísland með þúsund tonn af olíu hvert og við vitum líka að um tuttugu prósent af olíu og gasauðlindum í heiminum er að finna á barentssvæðinu við þurfum því að vera vakandi gagnvart þessu og að sjálfsögðu þurfa öll ríki að gæta öryggismála sinna háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir gerði tvo rammasamninga þegar hún var utanríkisráðherra bæði við dani og norðmenn ég bind miklar vonir við samningana að þeir utanríkismálanefnd alþingis varðandi ratstjárstofnun sem er mikilvæg stofnun í þessu sambandi fundur var haldinn í utanríkismálanefnd níunda ágúst þar sem rædd voru loftvarnamál landsins því að bandaríkjamenn hættu að reka ratsjárstöðvarnar ekki fram ég tel mjög mikilvægt að það gerist sem fyrst búið er að segja upp öllum starfsmönnum á ratsjárstofnun með sex mánaða fyrirvara og óvissu ég vil líka í þessu sambandi koma inn á mál sem mér hugnast illa en það er hvernig staðið er að starfsmannamálum gert hefur verið fram að utanríkisráðuneytið hafi ekki haft neitt út á vinnu forstjórans að setja milljónir úr einum komma tveimur milljörðum í átta hundruð milljónir og búið var að segja upp fimmtíu manns þetta voru mjög sársaukafullar aðgerðir og fyrrverandi forstjóri fór í gegnum þær án teljandi vandræða ég álykta því að störf hans hafi verið góð og það er reyndar staðfest af utanríkisráðuneytinu ég hlýt því að spyrja hvað er hér á ferðinni virðulegur forseti ég mun nú lesa upp úr leiðara morgunblaðsins sem skrifaður var af þessu tilefni þar er minnst á mannabreytingar og eru þar sérstaklega nefndir tveir menn ólafur örn haraldsson forstjóri ratsjárstofnunar og alfreð þorsteinsson sem leiddi uppbyggingarstarf nýs sjúkrahúss hér í bæ

um þetta eru ljót dæmi þótt ekki sé leitað lengra aftur en til lýðveldistímans svo lagðist þessi siður af á öðrum stað segir það væri stórt skref aftur á bak ef horfið yrði til gamalla ósiða í þessum efnum og ómögulegt að segja hvenær og hvar þeim vígaferlum yrði lokið og hverjir hefðu orðið fórnarlömb þeirra aðeins neðar stendur þess vegna er mikilvægt fyrir nýja valdamenn að ganga hægt um gleðinnar dyr þegar þeir beita nýfengnum völdum auðvitað verða þeir að hafa svigrúm til að koma fram margvíslegum breytingum en þótt það geti verið einber tilviljun að tveir trúnaðarmenn framsóknarflokksins hafi horfið úr þýðingarmiklum störfum á undanförnum vikum hættir það að vera tilviljun ef fleiri framsóknarmenn bætast í þann hóp það verður fróðlegt að fylgjast með því hvort ný kynslóð stjórnmálamanna freistast til þess að taka upp gamla ósiði og koma fram hefndum á pólitískum andstæðingum virðulegur forseti þetta er umhugsunarvert því að ratsjárstofnun er búin að ganga í gegnum miklar breytingar ég stýrði á sínum tíma ég nefni af handahófi menn sem stóðu sig mjög vel magnús jónsson á veðurstofunni jón gunnar ottósson í náttúrufræðistofnun íslands sat í stjórn samfylkingarinnar og karl steinar guðnason í tryggingastofnun þeir eru allir prýðilegir forstöðumenn ég hafði ekkert út á þeirra störf að setja hæstvirts utanríkisráðherra að frá og með fyrsta október mundi íslenska friðargæslan hætta þátttöku í þjálfunarverkefni nato í írak öryggisákvæðum tilmælum í öryggisráðinu um er að ræða nato verkefni og var ein manneskja á okkar vegum við friðargæslu í írak á sama tíma d v ég tel að þetta hafi verið röng ákvörðun og að við höfum með henni veikt stöðu okkar gagnvart framboði í öryggisráðinu hún hefði betur ekki verið tekin virðulegur forseti ég vil jafnframt tala um mál sem tengist framgöngu okkar við erlend ríki og tengja það þúsaldarmarkmiðunum hæstvirts utanríkisráðherra kom inn á þúsaldarmarkmiðin í ræðu sinni með ágætum hætti við eins og önnur ríki höfum skuldbundið okkur til að stuðla að því að þúsaldarmarkmiðunum verði náð eitt þeirra er að minnka fátækt bæta aðgengi að hreinu vatni og draga úr ungbarnadauða ég vil því koma með ábendingu til hæstvirts utanríkisráðherra um mál sem tekið hefur verið upp á norrænum vettvangi það er tillaga sem komið hefur frá miðjumönnum en var flutt inn í velferðarráð norðurlandaráðs sem ég er formaður hin ríku ríki eigi ekki að lokka til sín heilbrigðisstarfsmenn frá öðrum ríkjum því að það vantar heilbrigðisstarfsmenn í þróunarríkjunum og á manchestersvæðinu í bretlandi eru sömuleiðis fleiri heilbrigðisstarfsmenn frá malaví en í landinu sjálfu við íslendingar eigum ekki að taka þátt í að lokka til okkar heilbrigðisstarfsmenn frekar en önnur þróuð ríki norðurlöndin eiga að beita sér fyrir því á alþjóðavettvangi að gerður verði alþjóðasamningur um að lönd leiti ekki með virkum hætti til þróunarríkja til að fá heilbrigðisstarfsmenn auglýsum á norðurlöndunum eftir starfsmönnum og hingað koma til dæmis danskir og norskir hjúkrunarfræðingar hin norðurlöndin leita svo fjöldatakmarkanir í hjúkrunarfræðideild við háskóla íslands við tökum ekki alla inn sem við getum tekið á móti fólk nær prófum en fær þó ekki inngöngu við gerðum reyndar átak á sínum tíma sú er hér stendur og hæstvirtur menntamálaráðherra og hækkuðum kvótann en betur má ef duga skal við þurfum að vera sjálfbær í þessum efnum og eigum ekki að lokka til okkar fólk frá þróunarríkjunum á sumum svæðum í afríku er ekki hægt að bólusetja ungbörn af því að það vantar lækna og hjúkrunarfólk við vinnum því gegn þúsaldarmarkmiðunum með því að taka heilbrigðisstarfsfólk frá þróunarríkjunum forseti ég vil að lokum benda á eins og ég reyndi að gera í stuttu andsvari áðan að alvarleg staða er komin upp í ríkisstjórninni varðandi loftslagsmálin það er ekki gott ef satt væri en ráðherrarnir tala í kross hæstvirtur forsætisráðherra vill viðhalda íslenska ákvæðinu í kyoto bókuninni en það vill hæstvirtur umhverfisráðherra ekki gera sýni trúverðugleika á erlendum vettvangi og tali einni röddu í þessu máli það þýðir ekki að tala